Ja, jaz bom nadaljeval tam, kjer sem prej končal. Hvala lepa, minister, za informacije, ampak ste mi že malo nekaj naprej, glede stimulacij, povedali. jaz se samo sprašujem, ali je to pač res, da je to edini način, da stimulirate delavce, oziroma zdravnike s plačo. Ne. Ali jim je res samo do denarja? Po mojem mnenju ne bodo nič manj razbremenjeni, če bodo imeli višje plače, čakalne vrste pa bodo vseeno ostajale. Zdravstvo potrebuje take zdravnike, ki delajo tudi pro bono, se pravi, malenkost tudi kaj zastonj, ne. In me zanima, če se z gospodom Aleksandrom Dopliharjem, vi veste, kdo je to - zdravnik, ki dela pro bono - ali ste mogoče kdaj z njim bili v kontaktu, ga vprašali za kakšen nasvet? In ali imate sploh kontakt z njim? To me najbolj zanima seveda. Pa še bi nekaj spraševal. Gospod minister, imeli ste sestanek s predstavniki obeh medicinskih fakultet in z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - kolikor imam informacije pa kolikor sem razumel, zahtevajo od vas nekaj nemogočega. Recimo za denar, v Mariboru za denar za novo stavbo, v Ljubljani denar za samo za plače. Že tako ali tako za gre za enega specializanta v povprečju dvesto petindvajset tisoč evrov, za za dobo, šolanja. Ta sredstva si razdelijo pa profesorji na medicinskih fakultetah. Imam občutek ali pa bi rekel, da se kopajo v denarju. A ti zdravniki imajo nimajo nikoli dovolj denarja, se sprašujem. Ne. Povejte mi, gospod minister, na glas, ali vas kdo, kdo vas izsiljuje? Kdo so ti, ki to, izsiljevanje, izvajajo? In če imam prav, prosim, da mi jih navedete. Toliko, hvala.